Obyvatelé Jižního Súdánu bojují spíše o samotné přežití, i když uplatňování základních lidských práv nesmí být pominuto. Čísla se různí, ale jde o miliony a z toho většina je dětí. Tito lidé hledají útočiště v 6 sousedních zemích, kde jsme svědky nejrychleji se zvětšující uprchlické krize na světě.

EU proto musí uplatnit svůj vliv a pokusit se na poli mezinárodní diplomacie dosáhnout politického řešení konfliktu v Jižním Súdánu a poskytnout podporu sousedním zemím, aby se situace v regionu nezhoršovala.